Ja, se pravi, edino pravično je, da se nekako poseže pri vseh, da se vsem dvigne, in to je tudi namera vlade in to tudi izhaja iz, izhodišč in to lahko tudi od nas pričakujete.